Érdekes helyzet alakult ki az EU egyik tagállamában, az európai integráció egyik alapító országában. A rendkívüli erős demokratikus hagyományokkal, ugyanakkor hagyományosan liberális társadalomfelfogással rendelkező Hollandiában egy nyíltan xenofób és diszkriminatív honlap a kormány és a hatóságok hallgatólagos jóváhagyásával más nemzetek elleni ellenszenvre buzdítja a polgárokat. Akkor is elítélhető lenne ez a gyakorlat, ha nem uniós polgárok közötti feszültségkeltésről lenne szó, így viszont nemcsak a holland társadalom számára káros, hanem az egész európai közösség számára. Kérem a holland és az európai politikai döntéshozókat, ne hagyjuk, hogy valakik régi és új, jó és rossz európaiakra próbálják felosztani a polgárokat. Hiszen a jelenlegi nehéz helyzetben még több szolidaritásra, még több Európára van szükségünk, nem pedig nemzetek közötti feszültségkeltésre.